virðulegur forseti hæstvirtur forsætisráðherra kom hér upp og lýsti því yfir að það væri ekki rétt að hún væri sú eina sem hefði ekki sýnt vilja til að leysa úr málum á fundum formanna og vísaði því til hæstvirts fjármálaráðherra að hann staðfesti að sú væri raunin ég veit ekki hvort hæstvirtur fjármálaráðherra á að staðfesta að hann hafi líka ekki viljað sýna samstarfsvilja til þess að greiða fyrir störfum þingsins staðreynd málsins er sú að það bíða hér rúmlega fimmtíu mál stjórnarandstaðan hefur gefið eftir að nánast öllu leyti verið tilbúin að hleypa um fimmtíu af þessum málum mjög hratt í gegn nú um

í stað þess að láta hér alla umræðuna snúast um aðeins eitt mál hið sérstaka áhugamál hæstvirtur forsætisráðherra um að auka völd sín greiðum atkvæði núna forseti biður um hljóð í þingsalnum